Nie dalej jak kilka tygodni temu w Strasburgu dyskutowaliśmy na temat bardzo błędnej, moim zdaniem i zdaniem wielu, decyzji Francji, Holandii oddalającej szanse na wejście do Unii Europejskiej dwóch przedstawicieli państw Bałkanów Zachodnich Albanii i Macedonii Północnej. To, o czym dyskutujemy w dniu dzisiejszym, jest najlepszym dowodem, że jeżeli Bałkany Zachodnie zostaną pozostawione samym sobie, to ten kryzys będzie narastał. Ja ze zdumieniem słucham tutaj głosów przedstawicieli lewej strony sali, którzy atakują Chorwację za to, że chroni granicę zewnętrzną Unii Europejskiej.

Przecież ten problem będzie trwał tak długo, jak długo będzie trwała ta naiwna w retoryce dyskusja zachęcająca nielegalnych migrantów do tego, aby tutaj przyjeżdżali.